Signor Presidente, onorevoli colleghi, le proteste che hanno scosso l'Iraq non hanno linee etniche o settarie, hanno coinvolto giovani sunniti, sciiti e giovani curdi. Denunciando la corruzione, la disoccupazione cronica e i servizi pubblici scadenti, le proteste si sono intensificate fino a chiedere una revisione completa del sistema politico. La risposta delle autorità è stata ingiustificata, terribile e brutale 149 civili sono morti a causa dell'uso indiscriminato della forza da parte delle autorità stesse. Questo venerdì, le manifestazioni dovrebbero riprendere. Colleghi, è fondamentale lanciare un appello al governo iracheno affinché il rispetto delle libertà fondamentali del suo popolo sia pienamente garantito. Non solo in Iraq si protesta contro sistemi politici che lavorano per pochi e non per i molti Cile, Libano, Egitto, Bolivia, Sudan sono alcuni esempi di quella che si può ormai definire una tendenza globale e non è l'unico paese in cui a dette proteste sono seguite misure antidemocratiche come lo shutdown di Internet, la repressione dei media e le violenze da parte delle pubbliche autorità. Una globalizzazione senza regole e una diseguaglianza sociale in continuo amento hanno esacerbato le tensioni tra e dentro i paesi.